Domnule Președinte, vreau să subliniez de la bun început că Europa are o oportunitate excelentă pentru turism, dar din păcate, există încă multe bariere, și una din bariere era și această directivă învechită. Consider că ceea ce s a realizat acum, sigur, nu este ideal, dar propunerea pe care am auzit o aici, și din partea raportoarei, și din partea colegei Evelyne, de a se revizui peste trei ani este binevenită. Cred foarte mult că un act legislativ trebuie adaptat la situația nou creată. Cred că trebuie realizat, și s a reușit în mare măsură, un echilibru între protecția consumatorului și posibilitatea ca agențiile mici, hotelurile mici să dezvolte activitatea în domeniul turismului și mai cred că trebuie să se respecte și subsidiaritatea și proporționalitatea. Eu vreau să o felicit, pentru că a fost un raport foarte greu, un raport mult așteptat de industria turismului și cred că este foarte necesară explicarea unor termeni care acum apar în această modificare legislativă, termeni care creau confuzii și care făceau ca, de multe ori, călătorii să nu se poată apăra în situația unor cazuri create de